Es gibt wohl keinen vernünftigen Menschen, der sich nicht eine Welt frei von nuklearen und anderen Massenvernichtungswaffen wünschen würde. Daher sind alle ehrlichen Bemühungen in diese Richtung zu unterstützen. In verschiedenen Teilen der Welt ist man unterschiedlich weit vorangekommen bei der formellen oder faktischen Errichtung atomwaffenfreier Zonen oder Zonen, die insgesamt frei von Massenvernichtungswaffen sind.

Die Verschiebung der Konferenz zur Schaffung einer von Kernwaffen und allen anderen Massenvernichtungswaffen freien Zone im Nahen Osten ist zwar bedauerlich ich bekenne aber freimütig, dass ich fürchte, sie wäre gescheitert, hätte sie 2012 stattgefunden. Ich bin nämlich der Auffassung, dass man die am Nahost Konflikt Beteiligten vermutlich erst dann zur Abschaffung der Arsenale der atomaren, biologischen und chemischen Waffen bewegen kann, wenn die Hauptgründe oder Vorwände, die für ihr Vorhandensein angegeben werden, weggefallen sind. Das ist das Fehlen eines umfassenden Friedens und in der Folge umfassender Sicherheit und größeren Vertrauens in der Region. Das sagen wir auch in Ziffer 6 der Entschließung, Zitat Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass mit friedlichen Lösungen für die Konflikte im Nahen Osten das nötige Vertrauen für die letztendliche Schaffung einer von Massenvernichtungswaffen freien Zone im Nahen Osten aufgebaut werden könnte.

Abrüstung vor Friedensschluss und ohne Vertrauen ist realistischerweise nicht zu erwarten. Ich sage ganz deutlich Mir machen die Massenvernichtungswaffen in der Region auch nicht gleichermaßen Sorge. Ich bin davon überzeugt, dass die israelische Regierung mit ihren vermuteten Nuklearwaffen außerordentlich verantwortungsvoll umgeht und sie nur als allerletztes Mittel in einer Situation existenzieller Bedrohung reaktiv einsetzen würde. Damit hier kein falscher Zungenschlag entsteht Das entlastet keine israelische Regierung von der Verpflichtung, alles zu unterlassen, was den Friedensprozess blockiert. Weit mehr beunruhigen mich die iranischen Atompläne, und noch akuter ist die Gefährdung vieler Menschen aufgrund der konkreten Gefahr, dass das riesige syrische Chemiewaffenarsenal nach dem Fall des Regimes in unkontrollierte Hände geraten könnte oder auch noch durch das Regime selbst in einer letzten Phase eingesetzt werden könnte. Daraus ergibt sich für mich die zwangsläufige Reihenfolge, dass zuerst die akuten Konflikte wie Syrien befriedet, dann eine umfassende Friedenslösung im Nahen Osten erreicht werden muss, damit als Folge das Vertrauen groß genug sein kann und groß genug werden wird für den Rahmen, in dem dann auch realistischerweise umfassende Abrüstung erreicht werden kann und das Ziel, das mit dieser Konferenz verfolgt wird.